Herr Präsident, Herr Kommissar!

Es war ein ausgesprochen guter Vorschlag der Kommission, jungen Menschen in der Europäischen Union und darüber hinaus mehr Möglichkeiten zu geben, sich freiwillig zu engagieren, Solidarität zu leisten und insgesamt die Solidarität in der Europäischen Union zu erhöhen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich Berichterstatterin war, weil das wirklich ein neues Flaggschiff Programm ist, und das ist ein sehr positiver Ansatz. Nicht alle Programme der Europäischen Union werden so angesehen. Wir im Parlament und das ist mir besonders wichtig, es ist ja auch Teil unserer Kooperation haben diesen Vorschlag verbessert. Wir haben nämlich ganz klar geregelt, was Freiwilligenarbeit, Freiwilligendienste, Freiwilligentätigkeiten wirklich bedeuten sollen. Es gibt sie im Sozialbereich, bei Arbeit mit Flüchtlingen, bei Kulturarbeit, wenn man Alte unterstützt oder auch wenn man sich gegen die Klimakrise engagiert und noch viele mehr. Es ist also eine große Chance für junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, etwas für sich selber zu tun, indem sie in anderen Ländern sind, Sprachen lernen, die Verhältnisse vor Ort kennenlernen, dort in den Communitys vor Ort sind also sich selber weiterentwickeln können, also im wahrsten Sinne ein humanistischer Bildungsansatz und gleichzeitig tun sie etwas für die Gemeinschaft und für die Verbände, für die Institutionen, in denen sie sind, indem sie anderen Menschen helfen, weil sie davon überzeugt sind, dass Solidaritätstätigkeiten wirklich gut sind. Und dann haben wir einen zweiten Punkt wirklich klargemacht Wir wollen nicht, dass nachher andere Unternehmen ihre Jobs killen, um dieses Instrument zu nutzen. Also es soll keinen Missbrauch geben. Auch da hat es eine ganz deutliche Klarstellung gegeben. Aber es soll einen kleinen Anteil aus dem neuen Haushalt geben, auch für Jobmöglichkeiten, aber auf keinen Fall Missbrauch. Es soll kein junger Mensch darunter leiden, dass es hier staatliche Gelder oder europäische Gelder gibt und Unternehmen davon profitieren. Dann haben wir einen klaren Fokus gesetzt auf benachteiligte Jugendliche und vor allem auf den ländlichen Raum. Wir wissen auch hier, bei unseren Praktikanten Die jungen Leute, die hier ankommen, das sind in der Regel diejenigen, die eh schon einen großen Horizont haben, die mehrere Sprachen können, die eine tolle Bildung haben, die international unterwegs sind. Aber es geht ja nicht allen jungen Leuten in der Europäischen Union so. Und deswegen müssen wir gerade den jungen Leuten auf dem Land oder in ländlichen Gebieten, in kleineren Städten die Möglichkeit geben, von diesen tollen europäischen Angeboten zu profitieren. Dann haben wir in harter Auseinandersetzung mit dem Rat erreicht, dass es sogenanntes frisches Geld gibt. Das ist Geld, das sonst die Mitgliedstaaten aus dem europäischen Budget zurückbekommen hätten, und das haben sie jetzt in einer Größenordnung von 75 Millionen Euro freigegeben, dass es zusätzliches Geld gibt. Das sind natürlich keine Riesensummen, aber es ist ein Einstieg in ein neues Programm, das junge Leute begeistern wird. Auch jetzt haben ja schon ganz viele Interesse gezeigt. Es gibt neue digitale Bewerbungsmöglichkeiten. Aber mir ist auch wichtig Gerade benachteiligte junge Menschen brauchen persönliche Kontakte. Es geht nicht nur alles digital. Man braucht Beziehungen zu Menschen, die sich um diese jungen Menschen kümmern. Und deswegen haben wir das auch in unserem Parlamentsvorschlag für dieses Europäische Solidaritätskorps festgeschrieben. Interessant finde ich jetzt politisch, dass von ganz links und von ganz rechts Kritik geäußert wird. Den einen ist es zu europäisch, den anderen ist es irgendwie nicht sozial genug. Aber die proeuropäischen Kräfte hier im Hause waren sehr geschlossen für dieses neue Programm. Dafür bedanke ich mich auch bei allen, die mit mir es waren vor allem Kolleginnen an diesem Programm gearbeitet haben. Es war eine tolle Kooperation.

Ich hoffe, dass es wirklich ein tolles Programm für junge Menschen wird.